d Predsednik, hvala. Spoštovane poslanke, poslanci! No. Ob tem Zakonu o poroštvu, očitno izgleda tako kot da bo Alenka Bratušek pokasirala za vse zavožene projekte v tej državi. Pravzaprav namen današnje razprave ni, da se osredotočimo, kaj je bilo v preteklosti narobe, za to so organi pregona in le-ti so pristojni za to, da preverjajo skladnost s pravnim redom ali ne. Tudi to še ne drži, da sprejetje tega Zakona o poroštvu Republike Slovenije že, kaže na to, da se bo začelo graditi. Izkušnje pač kažejo, da bo treba poiskati izvajalce. Izkušnje pač kažejo, da da je Zakon o javnem naročanju pač takšen, da lahko izvajalci zavlačujejo zadevo v nedogled, lep primer je karavanški predor, druga cev, in tukaj čaka ministrstvo res trdo delo in in pogajanje z, izvajalci. Moja ocena je, da bi bilo dobro spremeniti zakon, da bi te anomalije odpravili in da bi končno dobili zakon, na osnovi katerega je sicer možna pritožba, ni pa to pritožba, ki se vleče v nedogled. Kaj naj rečem? Jaz sem vesel, da, bo Slovenija končno dobila dve prepotrebni investiciji, to je drugi tir in pa tretja razvojna os. V Sloveniji imamo še kar nekaj takih projektov, ki desetletja čakajo na realizacijo, če sem zdaj malo lokalpatriotski, bom rekel, blejska obvoznica petdeset let čaka na izgradnjo, ne bom omenjal, kaj vse se dogaja v poletni sezoni, v biseru tako zvanem, biseru Slovenije, kaj, prenašajo turisti in pa tudi predvsem domačini, ampak pri nas je pač tako, da, se je treba odločiti. In jaz mislim, da je bila odločitev Ministrstva za infrastrukturo in pa naše predsednice Alenke Bratušek pravilna. Prišla je pred državni zbor, išče pač, podporo za poroštvo in jaz mislim, da jo moramo, dati, ker s tem končno lahko začnemo optimistično gledati na prihodnost. Kar se pa tiče Madžarske, ki je bila omenjena. Sam absolutno nasprotujem temu, da se Madžarska vključi v projekt drugi tir. Njihova zahteva po zemljišču v Kopru je po moji oceni poseg v našo narodno identiteto in pa v našo državotvornost. Naj kupujejo v Italiji, zaradi mene ali pa v Avstriji, kjer jim pač, to omogočajo. In pravilna je bila odločitev, da se Madžarska ne vklopi v to in, da ohranimo koprsko luko enovito in pa našo slovensko. Na koncu bi rekel samo še to, da, je seveda skepticizem posledica tega, kar se je v preteklosti dogajalo. Poznamo avtocestni križ, poznamo probleme s cestnimi baroni, vsi so nekako, dočakali, zasluženo kazen in seveda sem prepričan, da v prihodnosti tako zavoženih projektov ne bo. In, prepričan sem tudi, da bomo lahko bodočom bodočim rodovom zapustili tretjo razvojno os in pa drugi tir. Hvala.